Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, los que aquí estamos, estamos para solucionar la vida de nuestros ciudadanos, para hacerla mucho más fácil. Aquí se está hablando del artículo 5, habrá que analizarlo, saber qué podemos hacer para corregir lo que no funciona o funciona peor. Rentabilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, como sabemos, la eficacia de las estrategias macrorregionales, que dan respuestas a la ciudadanía, a los problemas, a los retos, sobre todo de futuro.

Tenemos que continuar avanzando y ser ambiciosos con la puesta en marcha de nuevas macrorregiones. También hay que poner el punto de atención, y así lo dijo este Parlamento, en la macrorregión del Atlántico y del Mediterráneo. Permitánme, estimados colegas que, puesto que hemos hablado de la región de los Alpes, ponga el punto de atención sobre estas dos regiones. Quiero preguntar al Comisario si se espera a corto plazo la creación de una estrategia macrorregional para las regiones atlántica y mediterránea.